Mrzí mě, že třeba neprošel pozměňovací návrh, který měl omezit testování pesticidů na zvířatech. Tento návrh jsem podpořil. Ale i tak ta zpráva je podle mého názoru kvalitní a nová legislativa určitě bude lepší než ta dosavadní.